Señor presidente, miren, es absolutamente grotesco e irresponsable el uso que se hace, una y otra vez, del pueblo de Venezuela. Solo les deja en evidencia —bastante poco les importan a ustedes los venezolanos y las venezolanas—. Venezuela es un país dividido. Lo que necesita es responsabilidad necesita que acabemos con las sanciones que sufre el pueblo, que apoyemos el diálogo, la negociación y que se puedan celebrar elecciones con garantías. Veíamos al señor Tertsch mandar un mensaje a todo el Parlamento Europeo diciendo que en España creaba una enorme ansiedad con quién se encuentra el ministro de nuestro país.

Ansiedad, señor Tertsch, genera el poder dar un futuro a nuestros jóvenes ansiedad generan los agricultores que no están recibiendo precios justos ansiedad generan los cortes de luz en Granada por parte de multinacionales como Endesa que se saltan los derechos fundamentales. Pero poco les veo yo a ustedes defender los derechos de los españoles y las españolas frente a esas élites. Ustedes criminalizan el diálogo, alientan a rebeliones armadas. Y yo les digo solo una cosa. Nuestro país, España, es mucho mejor que el blanco y negro con el que ustedes lo quieren pintar. Nuestro país tiene futuro y lo va a llevar adelante nuestra gente.